Wir sprechen immer davon, dass man im Rahmen von Dekarbonisierung von Verkehr sehen muss, dass wir mehr Verkehrsmittel haben, wo kollektiv viele Menschen mitfahren können. Der Bus ist ganz eindeutig so ein Mittel. Wir haben teilweise eben schon die kommunalen Busse, die öffentlichen Nahverkehr machen die soll es ja auch auf jeden Fall weiter geben. Wir haben Eisenbahnen, aber wir haben sie überhaupt nicht überall. Das ist auch schon gesagt worden. Ich komme aus Deutschland, da haben wir ein gutes Bahnnetz. Aber lange nicht in allen Ländern ist das der Fall. Darum brauchen wir eine Möglichkeit, kollektiv zu mehreren transportiert zu werden, und da sind die Busse eine gute Möglichkeit, denn es gibt in Europa mehr Straßen als Schiene. Das ist die eine Sache. Ich denke darum, dass diese Liberalisierung von Fernbussen wirklich gut ist.

Ich denke darum, dass es eine tolle Arbeit ist, die Robert Zīle hier geleistet hat. Ich danke der Kommission für den Vorschlag.